Aber Steuern ist auch ein Gerechtigkeitsthema, und wenn wir im Umkehrschluss sehen, dass ebenfalls knapp 90 aller in verschiedenen Ländern tätigen Unternehmen bei dieser hohen Schwelle überhaupt nicht erst in den Anwendungsbereich fallen, habe ich ein Gerechtigkeitsproblem. Große Unternehmen als solche sollten darlegen, in welchem Land sie für welche Einnahmen wie viel Steuern bezahlen. Wir haben die Frage, was ein großes Unternehmen ist, an verschiedenen Stellen in der EU Gesetzgebung definiert. 40 Millionen sind da die Schwelle, und ich glaube, genau hieran sollten wir anknüpfen. Das ist ein ausgewogener Vorschlag, um das zu vermeiden, was Sie vermeiden wollen, nämlich kleine und mittlere Unternehmen unnötig zu belasten. Aber es gibt gleichzeitig die Handlungsspielräume, um im Sinne von Steuergerechtigkeit die wahrhaft interessanten Unternehmen in Breite zu erfassen.